Señor presidente, combatir el cambio climático necesita tanto de grandes como de pequeñas acciones, y esa escala —la pequeña, la local— es la que mayor compromiso está mostrando a favor de la transición energética.

En el Estado español, por ejemplo, los ayuntamientos del cambio están desempeñando un papel clave, con medidas, como las de Madrid, Barcelona o Cádiz, para que los edificios públicos estén suministrados con energía 100 renovable, se apoye la eficiencia energética en los hogares o se erradique la pobreza energética. En segundo lugar, en las comarcas dependientes del carbón, tenemos que salvaguardar la dignidad de sus gentes. Por ello, exigimos claridad en las fechas de cierre del carbón, pues solo con un horizonte de final marcado y bien señalado se consigue activar a todos los actores sociales necesarios para una transición justa y con alternativas.